Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche oggi la discussione sul CETA ha parlato di benefici economici, della necessità dell'accordo. In realtà, al pari del TTIP, di cui è precursore, il CETA ha l'obiettivo di mettere gli interessi del settore privato e delle imprese sopra i diritti, la giustizia sociale, il controllo democratico e la sostenibilità economica. Ancora una volta ci troviamo di fronte a negoziazioni portate avanti senza la benché minima possibilità di monitoraggio da parte dell'opinione pubblica. In particolare, è la mancanza di una valutazione chiara dell'impatto sociale dell'accordo a preoccuparci, insieme alla mancanza quasi assoluta di garanzie per la salvaguardia delle tutele sociali e del mercato del lavoro. Ancora una volta prevale l'idea degli accordi commerciali che funzionano come grimaldello per scardinare il sistema di supporto del lavoro presente in Europa e in Canada a tutto vantaggio del profitto e della rendita. La Commissione non si è battuta per salvaguardare gli standard in materia di lavoro e welfare e questo risultato è sotto gli occhi di tutti.